În momentul actual, care coincide, de altfel, cu cel în care Organizația Națiunilor Unite se pregătește să se pronunțe asupra prelungirii mandatului MONUC, trebuie, cred eu, să reflectăm asupra acțiunilor comunității internaționale, în lumina situației de pe teren din

După cum o dovedește și experiența operațiunii condusă de forțele armate congoleze cu sprijinul MONUC, așa numita operațiune Kimia II, succesul militar nu este suficient atunci când costul în termeni umanitari este ridicat și dacă el se traduce prin suferința populației civile congoleze. Cred că recentele operațiuni militare împotriva FDLR au avut consecințe catastrofale care au antrenat, trebuie să fim conștienți de acest lucru, încălcări masive ale drepturilor omului și care au agravat criza umanitară. Pe de altă parte, impunitatea constituie invitație pentru repetarea crimelor. În opinia mea, protecția populației civile trebuie să fie o prioritate absolută, iar Parlamentul European trebuie să afirme cu putere că actele de violență, în special violența sexuală, ca și încălcările drepturilor omului în general, abuzurile comise în Kivu, trebuie să înceteze imediat, așa cum trebuie să înceteze climatul de impunitate.